Ja. Hvala lepa, predsedujoči. Glede na odsotnost ministra imam tudi sam željo, ker smatram, da je to postavljeno vprašanje, tudi aktualno in bi želel, da potem na eno od naslednjih sej odgovori ustno. Vsi si želimo živeti v učinkoviti in pa uspešni državi. In pot do tja vodi preko uspešnega gospodarstva in seveda tudi učinkovite javne uprave. Naš cilj je izboljšanje položaja vseh treh generacij družbe, tako mladih aktivnih kot starejših. Tehnološki napredek, ki smo ga dosegli v zadnjih letih, pa moramo uporabiti za dvig kakovosti življenja. Slovenija je po osamosvojitvi aktivno začela poslovati v mednarodnem okolju, s čimer se je uvrstila med najuspešnejše, takrat tranzicijske, države. Izkazovala je vztrajno gospodarsko rast v povprečni višini okrog štiri procente BDP-ja, V zadnjem letu dva tisoč osem pa je zaradi mednarodnih dejavnikov rast začela upadati. V krizi se je pojavil precejšen zaostanek za povprečno gospodarsko razvitostjo držav Evropske unije. Porušila so se številna koronska ravnotežja, gospodarsko nazadovanje pa je poslabšalo tudi materialni položaj prebivalstva. Javnofinančni primanjkljaj se je leta dva petnajst znižal za tri procente BDP-ja. Izvoz in države investicije, državne investicije so vzpodbudili gospodarsko rast. Brezposelnost se je vidno znižala. Izboljšal se je razpoložljivi dohodek gospodinjstev. Okrepila se je tudi rast zasebne potrošnje in zasebnih investicij. Rast gospodarske aktivnosti je ponovno presegla povprečje evropskega območja. Pa vendar BDP dosegamo nekje na petinosemdeset procentov povprečja Evropske unije. Samo dodano vrednost, sama dodana vrednost pa ne presega sedemdeset procentov povprečja Evropske unije. Tako si je vrh slovenskega gospodarstva postavil zelo konkreten cilj, da do leta dva tisoč petindvajset doseže šestdeset tisoč evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega in pri tem dvigne povprečno plačo na dva tisoč evrov bruto. To je kar petintrideset procentov povečanje glede na leto dva osemnajst, ko smo dosegli neto dodano vrednost štiriinštirideset tisoč štiristo petnajst na zaposlenega in pa enaindvajsetprocentno povečanje bruto plače, ki je v letu dva osemnajst znašala tisoč šeststo dvainpetdeset evrov. Izvoz naj bi dvignili na petdeset milijard evrov, kar bi imelo za posledico višje plače na zaposlenega in pa višji priliv v proračun. Iz tega, kako Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sledi temu cilju in s kakšnimi ukrepi bo zastavljen zastavljeni cilj uresničljiv? Je temu cilju namenjeno tudi prestrukturiranje slovenskega gospodarstva s prehodom, na delo intenzivnih panog na visoko produktivne in pa tehnološke panoge. In pa zadnje vprašanje: kako sledimo enakomernemu razvoju ...